Señora Presidenta señor Comisario, hemos visto en estos días, esta semana, justo antes de este debate ―bienvenido sea el resultado― que el Comité permanente de sanidad vegetal ha aprobado por fin unas medidas más restrictivas para evitar la propagación de esta plaga, de esta bacteria por toda Europa.

La primera comunicación de alerta fue en octubre de 2013. Se han ido tomando medidas paliativas, pero no resolutivas ni eficaces. Por fin se toma en serio que esta es una plaga importante, que esto puede ocasionar graves daños no solo al olivar, sino ―como bien dice― a la vid y a los cítricos y, por lo tanto, hay que tomar medidas. Yo provengo de España, como mi anterior colega, y de Andalucía, y, por tanto, nos preocupa la repercusión que pueda tener. Quiero decirle claramente que los sistemas de protección en frontera, en Europa, no están funcionando y espero que la Comisión lo admita. Hemos pedido en innumerables ocasiones que se tratara esto más en serio. Además, el problema es la falta de tratamientos eficaces. Por consiguiente, aquí tiene un doble problema la agricultura, el agricultor no hay tratamientos eficaces para curar estas plantas, y, por ello, hay que tomar medidas ya. Ante esta situación, que desafortunadamente no es única, quiero preguntarle qué está pasando con el dossier de sanidad vegetal, que está paralizado en el Consejo, y si van a tomar medidas que mejoren los sistemas de protección en frontera en Europa.